Me parece un gesto importante de apoyo a este país la decisión que ha tomado la señora Ashton de enviar una delegación de la Unión Europea a esas elecciones, y quiero agradecerle que haya pensado en mí para presidirla. En primer lugar, quisiera mostrar mi pesar por el reciente asesinato de dos jóvenes franceses en Níger, a manos de terroristas, sin olvidar a los militares nigerinos que murieron durante la operación de rescate. La población de esta región rechaza de manera clara la violencia y el terrorismo, pues los primeros perjudicados son ellos mismos, pero piden a la Unión Europea que ponga todos los medios para ayudarles a erradicar la violencia terrorista y, entre otras cosas, que facilite armamento y entrenamiento a las fuerzas armadas para que puedan responder de forma adecuada a estas incursiones terroristas. Por otro lado, Níger, a pesar de gozar de una gran riqueza de recursos naturales, es uno de los países menos desarrollados del mundo. La Unión Europea debe, por tanto, hacer el esfuerzo de establecer una estrategia eficaz de cooperación al desarrollo que ayude a este país y a toda la región a salir de la difícil situación en que se encuentra.